Najprej me zanima, kako je tista pumpa, ka si jo kupil. Kako dugo si pa čakal na to pumpo? No, potem pa ajde, to me zanima. Dvaindvajset. Zelo zanimiva zgodba o pumpi je to, . Zdaj pa mi povej, zdaj, ko imaš novo pumpo, kaj to pomeni, da boš meni tudi pumpal moj bicikel? Čakaj malo, s Kitajske je prišla v enem tednu? To. To pomeni, iz Španije je prišla v enem tednu prek kitajske firme. Dobro. Torej v sezoni boš pumpal tudi moj bicikel? Ne, zdaj že par let te nagovarjam, ke mi napumpaš moj bicikel, pa mi ga še nikoli ne napumpaš, torej me zanima, če zdaj, ko imaš svojo pumpo, če boš mi jo napumpal pač bicikle, mislim. Dobro. Kaj pa to, čula sem, ge ta pumpa zelo dobra, da lahko toti avto napumpaš, si že probal? To se jaz, se ne bi javila za moj avto. pametno. Ali boš to pumpo tudi potem s sabo vzel, ko boš šel kolesarit? Kaj pa imaš, rezervno gumo potem s sabo? Kaj pa lepilo za gumo, če se ti poškoduje? To pomeni, če se ti kaj zgodi, boš klical mene? Dobro. Ne, ti meni malo povej, kje kolesariš. Torej nasprotno od mene, jaz imam pa rada bolj ravne, daljše proge ob kaki reki, tako, skozi okej, dobro. no, super. Na morje? letos bi rada šla na morje, to je že prvi cilj, da bodo sploh, bomo lahko šli kam. Ja. In, če bo možno samo v Sloveniji, pol bom pa šla v Sloveniji. Če bo možnost samo, ne vem, sosednjo Hrvaško pa v Slovenijo, pol bom verjetno šla na Hrvaško. Če bo pa vse odprto, kot je normalno, potem bom pa izbirala med daljnimi državami in bom šla nekam z letalom oziroma bova šla nekam z letom, . V ožjem izboru so lahko Turčija, Grčija, tudi Karibske otoke ne bom izključila ali Kanarske, ne, Kanarske. Pa kakšne Tenerife. Zdaj govoriš za morje ali govoriš zdaj za pomladanski čas? Za morje. Pa dobro, lani sva študirala o tej Turčiji, tako da mogoče bi bila kaka Turčija, če ne pa bi, nimam pojma. Ne razmišljam še o dopustu. Prekmursko, kaj? ja, znaš kaj, jaz dosti predavam, pa dosti se pogovarjam pač v službi z deco in potem pač moram govoriti tudi vmes slovensko in zato te tudi v prostem času kdaj mora neka tako gučati, začnem gučati slovensko. Dobro, daj, še nekaj povej o teh biciklih. To pomeni, ti kolesariš, in koliko prekolesariš v enem dnevu? Dobro. Tako tem pa zaključiva s kolesi. Zdaj pa mi povej, slišala sem, da se zdaj lepo oziroma lani sem tudi sodelovala v tem, da en vrtek nastaja na vikendu. In zdaj so visoke grede tam, pa me zanima, kaj bova letos vse not posadila? Dobro, malo sem zdaj narobe to povedala, mislila sem, da se hiška nastaja, vrtek je že tam. Bo pa nastala še ena visoka greda. Pa ena za zelišča. Ja. Ja, zdaj poleg vrta je tudi ena fejst lepa trava, katero znam, ka jo fajn kosiš, pa tudi sva se borila proti mahu in je zdaj dosti manj maha in zelo lepo raste, sva jo večkrat tudi pač semena raztrosila gor, zdaj pa, videla sem, ka si še eno zelo pomembno pomemben pripomoček nabavil, prav tako z AliExpressa, . A mi poveš kaj več o tem pripomočku? Za travo. Kaj si želim za vikend? volovsko srce. Čakaj, zelišča, kaj bom posadila, ali ... Jagode ali katero malo ... Model in dali ... Tako. katera zelišča. Ja. zdaj poprovo meto bova verjetno nasploh odstranila iz, iz zeliščne gredice, ker, kot si verjetno tudi ti opazil, poprova meta se zelo, zelo, zelo, res zelo lepo razrašča. zato bova dala nekam posebej, mogoče kje ob ograji. Potem pa zagotovo bom imela meto , oziroma ne meto, meta bo ob ograji, meliso, melisa je odlična, lahko jo uporabljaš za pomiritev predvsem, umirja. Ja, jaz bom delala hidrolate. In z žličko ali pa se poškropiš z razpršilom po obrazu. Naslednja rastlina, ki jo bom imela, je sivka. katera, polg tega, da je zelo lepa pa lepo diši, je tudi taka za pomiritev. In tudi lahko iz nje delam hidrolate in marsikaj drugega. potem naslednja rastlina bo smilj. to mi letos ni uspelo vzgojiti, imam pa koreniko pa mogoče bo iz tistega kaj zraslo, če ne bova pa kupila smilj. ja, bil je v zeliščni gredici, samo ne vem za ja, to, ja, tako. smilj je odličen kot antiage, pač, kako se temu reče po slovensko, za v teh kozmetičnih pripravkih, ki skrbijo za mladost kože. in vedno imava smolo, običajno se to nabira na Hrvaškem in midva vedno, ko greva na morje, ga ne najdeva oziroma je že odcvetel. Čeprav načeloma se ga niti ne sme nabirati, ker je zaščiten. potem, kar bi še, kak žajbelj, kak žajbelj, potem mogoče kako to, kaj ti jaz vem, kako to, kaka stevia ali pa ta z okusom kokakole, to bolj tako za foro. Pa bova videla, če uspe, uspe. Potem rožmarin, potem origano, bazilika, ostalo se bom pa še odločila, koliko bo placa na tej zeliščni gredici. Ne vem, ti bi si dal v kako pijačo. Običajno se da poprova meta. mojito. Kakor želiš, pa odvisno, koliko si jih že spil. Katera je pa tvoja najljubša pijača? Ja, kje pa dobiš te sveže pomaranče? Zakaj si pa potem stiskal sok iz mojih ekoloških pomaranč iz Grčije? To ni res. Ampak zato, ker so ti zelo okusne. Kaj pa limone, imaš rad limonado? Dobro si opazil, načeloma nimamo sladkorja belega. Ampak če ni sladkorja notri, potem čutiš čisti okus limone. Tako fajn kislo. Pa ti imaš rad kislo. Kaj pa, me zanima, kdaj boš, dala sem par limon v zmrzovalnik, da zamrznejo, pa potem jih lahko se nariba pa se jih uporablja ali za pač sladice ali pa za v pijačo, a me zanima, kdaj boš še tiste tri naribal. Ja, ja, v zmrzovalniku te čakajo. Pa ne gre se samo, če je dobro, meni je sicer dobro, ampak je zdravo. Ja, zato ker so ene sestavine notri v limoni, ne samo v limoninem soku, ampak tudi v skorji, ki so zelo zdrave za naš organizem, tudi, ne vem, proti rakavemu delovanju ali pa kakim vnetjem, tako da ... In lahko celo pač poješ, to dol. Ja. Čisto skorjo ne boš jedel, tako pa jo lahko poješ. Seveda. Saj tudi, veš, v mnoga peciva gre suha skorjica limone. Ja, možno, ampak to pomeni, da so prav imeli, ker dejansko je ... Če je ekološka limona, pol je zdrav. Če pa ni ekološka, pol pa ni preveč prepričljiv. Ja, to je ... Kako so ti pa všeč grenivke? Misli ti berem. Tak en oblaček imaš nad glavo. Tako da ti je tista prva runda grenivk bila boljša. Meni pa zdaj na primer pri pomarančah, prve runde so mi bile tako tako, zdaj zadnje runda pa mi je bila, zadnja runda pa mi je bila zdaj zelo, zelo dobra, tako da naslednjič, ko bodo pomaranče, jih bom spet naročila. Ja. Limon ne rabiva, grenivke pa tudi ne vem. Če ti tako niso dobre, pol brez veze. Ta pa je težka. Se zbudim in si rečem: že je jutro." Potem vstanem, grem v službo, in uživam v vožnji, ker rada poslušam glasbo v avtu. Peljem se pa: torej, Murska Sobota, Bakovci, Dokležovje, Veržej, Križevci, Lukavci, Cezanjevci ... Ne. ja, v Križevcih grem levo in pol grem drugi izhod za ja, ... Lukavce, Lukavce, ne idem v Ljutomer. Ne vem, če je tam ... Ja, ja, malo naprej od kapelice je levo, taki ovinek je, glavna cesta ti, pa če, v bistvu greš naravnost greš, na stransko cesto. In te prideš v Cezanjevce ... Ja, tista, tista lani ali lani je praznovala sto let. Ne vem, samo vem, da so praznovali sto let. in tam je cona trideset. in jaz se vedno držim te cone. In potem je en tak, zaviješ desno gor, od te šole, ko greš, ja, zdaj ti razložim, od te šole, ko greš, torej ti do šole prideš naravnost, pa te moraš levo zaviti pri šoli. In potem, ko levo zaviješ, zavineš desno gor v breg. Tako, in tam je pokopališče v bistvu, breg pa je res tak, da v drugi vozim, ma ne vem, če v tretji sploh gre, in štirideset ... Ful je, resno je, res velikanski breg, tako že, ko, ko v Cezanjevce prideš, ga od daleč vidiš, in ko sem šla prvič v službo tja, sem gledala od daleč in sem si samo mislila: upam, da ne rabim po tem bregu gor." Ampak točno po tem bregu gor moram iti. Tako da, ko je velik sneg, takrat ne grem na, po tej poti, ampak grem nad Ljutomerom. In potem s tiste strani, tam je manjši breg. Prideš Ljutomer, pa ja, greš skozi celo mesto, in prideš tam do neke nekaj tam, tisti del, ko je neka cerkev pa enosmerne ulice, in tam piše pol za Ptuj, v bistvu, isto, kot če bi šel za Ptuj, greš, te pa ti piše naenkrat Spodnji Kamenščak in greš do Spodnji Kamenščak. In pol tam ... Ne, ... V Spodnjem Kamenščaku ni trgovin, nekaj hiš je in razporejane so po bregovih, imamo pa zelo blizu igrišče, pač, a la košarkarsko, mislim, en en del je asfaltiran, drugi del je trava, tam je v bistvu gasilski dom. Ja, imamo dva konja. Večkrat pride kaka mačka na obisk. Drugače pa sosedi imajo tudi koze pa zajčke pa ... Cica. Kaj pa ti, katere živali imaš najraje? Tudi mačke so take, veš, cel dan ležijo in pol zvečer se pretegnejo, ker so zelo utrujene, utrujene, in grejo spat. Odvisno, katere mačke. Odvisno, katere Ene so tako lene, da se jim nikam ne da. Ene so tako lene, da se jim nikamor ne da. Že dolgo se nisva tako pogovarjala. Verjetno dobro, da si danes prost ti, jaz sicer nisem, grem delat zvečer, ampak ... Nakup. Ravno sem hotela povedati; še v Kalio. Ja, ampak ... Ja, ampak si že slišal za ponovno uporabo? Ja, kaj pa če bi ti se lotil ponovne uporabe? Ampak to ti prihrani čas in denar. No, pa potem prihraniš čas. Torej boš probal drugo leto? No, saj mislim letos, konec letošnje sezone. In kaj bova prvo posadila zdaj? Tako, ja. Ja. To sem te ravno želela opozoriti, prosim, da se držiš koledarja. In dogovorjenih datumov. Mislim, da marca. Saj mislim, da bo za februar tudi dovolj. Saj striktno se drživa, ja, oziroma se bova držala. Ja, volčje jabolko sva lani zamudila, tako da ga letos morava definitivno prej posaditi. Ja. Par jih je bilo. Ja, v bistvu si jih ti, ampak dobro. Spominjala se bova, kako da sva se jih fer razdelila. Torej, zadnji dve minuti za zajce, kaj zdaj? Mene že malo boli vrat, ker sem v neudobni pozi, ramena, tako da po tej razgovoru bom, se moram malo pretegniti. Ti si se že na začetku dal v tako pozo, da ti bo najbolj udobno. ja. Ne, lahko mi pa, zato ker imaš ti boljšo pozo, boš me lahko malo zmasiral ramena. rekel je: "Dobro." Točno to, ja. Cela zgodba. Kaj, še eno samo vprašanje imam. A si že razmišljal, kaj bova danes jedla? Imava sicer v hladilniku zelo dober ričet, ki v bistvu ni ričet, ampak je neke vrsta rižota oziroma ješprenjeva rižota. zelo dobro je. V nočni jaz ne jem. Bova videla potem, ko se ustaviva v trgovini.